Por lo tanto, no se trata simplemente de una cuestión personal suya. Se trata de líneas políticas y de idearios concretos que esgrimen sus organizaciones políticas, no de cada uno y de cada una individualmente. Seguramente mis circunstancias personales también me invitarían a tener otras posiciones, pero aquí se viene a defender una posición política, y la de sus organizaciones lo que hace es constantemente plantear vulneraciones de derechos humanos y justificarlas.